En wat zegt de Commissie?

dan. Als dat de lijn is van de Commissie, geef dan gewoon heel duidelijk aan dat de EU 2020 agenda niet meer van belang is en dat we alleen nog maar kijken naar economische indicatoren. Wees daar eerlijk